Monsieur le Président, Madame la Vice présidente et Haute représentante, Monsieur le Commissaire, je veux dire, une nouvelle fois, combien nous sommes bouleversés par ce que doivent endurer le peuple haïtien, les enfants d'Haïti. Depuis maintenant sept jours, ils vivent, ils survivent dans un véritable enfer. L'élan de solidarité mondiale fait chaud au cœur, mais il doit encore se renforcer, être mieux coordonné au seul service de la population assoiffée, affamée, privée de maisons et de soins médicaux les plus élémentaires. Nous saluons toutes celles et tous ceux qui y participent. L'Union européenne a décidé de débloquer de premiers moyens financiers. Mais nous ne pourrons pas en rester là. L'aide de l'Union européenne doit être considérablement augmentée et le système bancaire mondial doit être mis à contribution. Des surplus alimentaires européens doivent être acheminés d'urgence pour les populations haïtiennes. On peut se le dire franchement. Notre continent a une véritable dette vis à vis d'Haïti, un devoir de réparation après tant d'années de domination et de pillages. Il faut tirer toutes les leçons de la mise sous tutelle de cette île, perle des Caraïbes, par les institutions financières internationales qui l'ont asphyxiée avec la dette odieuse et les intérêts tout aussi odieux liés à cette dette. Notre Parlement devrait se prononcer pour l'annulation immédiate et sans conditions de la totalité de cette dette. Notre groupe souhaite que la conférence qui aura lieu prochainement à Montréal prépare efficacement une conférence internationale de réparation, de reconstruction et de développement durable d'Haïti avec la population d'Haïti. Cette reconstruction doit être placée sous l'égide des Nations unies, de telle sorte que le peuple haïtien retrouve sa souveraineté économique et politique. Haïti ne doit pas être l'enjeu d'une bataille de domination entre grandes puissances. Ainsi, tout en saluant les efforts de solidarité des États Unis, il nous faut prendre garde et refuser que cette terrible catastrophe serve aux dirigeants nord américains, de prétexte pour occuper l'île, l'administrer et y installer des bases militaires. L'Europe doit être exemplaire.